Situácia, ktorá sa udiala práve v decembri minulého roka, v Žanaozene ma veľmi nepotešila a ako bolo spomenuté hlavne po predsedaní Kazachstanu v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je to trošku náznak zhoršenia situácie v ľudskoprávnych otázkach v tejto krajine.

Takisto si myslím, že Kazachstan by nemal trestať občanov, napríklad ak navštívia aj Európsky parlament, čo je prípad pána Kozlova.